Simplification, merci, nous en prenons acte. Les mots compétitivité industrie suscitent une attente. Nous devons faire le lien entre la recherche et l'aspect commercial à travers le brevet européen, c'est à dire entre la recherche et l'innovation. La recherche doit se transformer en croissance. Nous devons bien sûr le président Reul l'a rappelé privilégier l'excellence.

Et nous y parviendrons par l'excellence. Mais nous ne savons pas qui je le répète sera titulaire des prix Nobel dans cinq ans ou dix ans.

C'est comme en sport nous devons avoir les meilleurs chercheurs du monde, comme nous gagnerons avec les meilleurs joueurs du monde.

Les chefs d'État nous l'ont dit on n'augmentera pas les prélèvements publics. En revanche, nous devons assurer une meilleure coordination entre les fonds européens, les fonds nationaux et les fonds régionaux dont certains d'ailleurs sont issus des fonds européens pour avoir une cohérence et une bonne politique.

J'avais proposé cela n'a pas été retenu, mais c'est un sujet que nous devrons aborder sur le plan politique que nous ayons un plan européen de recherche pour l'industrie de la défense.